Fontos leszögeznünk, hogy a tagállamok fegyverkivitelének szabályozása alapvetően nemzeti hatáskörben van. A tanácsi közös álláspont csupán a tagállamok közötti kommunikációról rendelkezik. Bár a jelentés bírálja a tagállamokat a közös álláspont 8 pontjának rendszeres megsértése miatt, továbbá szankciós rendszer felállítását sürgeti, azt gondolom, hogy tudomásul kell vennünk ezen az érzékeny területen a tagállamok soha nem fogják átadni szuverenitásukat. Lényegesebb kérdésnek érzem, hogy mennyiben egyeztethető össze a tagállamok fegyverkiviteli tevékenysége az Unió külpolitikai céljaival. Leginkább ebben a tárgyalási keretben érzem a fokozottabb egyeztetés szükségességét.